flutningsmenn að þessari tillögu eru sú er hér stendur og háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir ásta r jóhannesdóttir magnús stefánsson bjarni harðarson ragnheiður ríkharðsdóttir álfheiður ingadóttir árni páll árnason björk guðjónsdóttir og þuríður backman eins og sést á flutningsmönnum koma þeir úr öllum flokkum það er úr framsóknarflokki sjálfstæðisflokki samfylkingu og vinstri grænum en ekki úr frjálslynda flokknum það ríkir því nokkuð breið pólitísk samstaða um málið tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að hefja undirbúning að setningu reglna um að hámarksmagn transfitusýra í matvælum verði tvö grömm í hverjum hundrað grömmum af fitumagni vörunnar til þess að útskýra það betur vil ég nefna að tillagan var lögð fram síðastliðið vor en hlaut ekki umræðu þannig að ekki fór hún nú í gegn gert á síðustu árum hefur mjög mikil umræða skapast um transfitusýrur í matvælum vegna þess hversu hættulegar þær eru heilsu manna neysla á transfitusýrum eykur líkur á hjarta og æðasjúkdómum mun meira en neysla á mettaðri fitu sem þó er vel þekktur áhættuvaldur fyrir slíka sjúkdóma transfitusýra eykur líka hættu á offitu og sykursýki tvö sem eru nú þegar sjúkdómar sem menn segja að fari mjög vaxandi og er líkt við faraldur til þess að nefna tölulegar staðreyndir aukast líkur á hjarta og æðasjúkdómum um meira en tuttugu og fimm prósent ef neytt er fimm gramma af hertri transfitusýru á dag það er auðvelt að fá það magn margfalt eingöngu í einni máltíð ef hún er þannig samsett transfitusýrur myndast þegar olía er hert en hörð fita er notuð í matvæli til að fá ákveðna eiginleika sem taldir eru eftirsóknarverðir á nútímamarkaði það er eiginleikar sem að hún geymist sem lengst þannig að hún rýrni ekki í hillum þá innihalda djúpsteiktur skyndibitamatur örbylgjupopp snakk og sælgæti í mörgum tilvikum umtalsvert magn transfitusýra einnig má nefna að frá náttúrunnar hendi má finna transfitusýrur til dæmis í rjóma og smjöri þannig að við getum ekki sneitt algjörlega fram hjá transfitusýrum í matvælum dæmi eru um að hert fita geti verið allt að sextíu prósent af heildarfitumagni í vöru hér er því um að ræða geysilega há gildi steen stender yfirlæknir á gentofte sjúkrahúsinu í kaupmannahöfn hefur rannsakað magn transfitusýra í völdum fæðuflokkum í mörgum löndum hann hefur í því sambandi sérstaklega skoðað skyndibita kex kökur og örbylgjupopp þar kemur í ljós að ísland skorar alveg svakalega hátt í þeim samanburði ef við tökum þá fæðuflokka sem hann hefur skoðað er ljóst að í danmörku eru gildin lægst dagleg neysla dana á transfitusýrum eru núll komma fjögur grömm í hundrað grömm og í noregi sextán grömm en á íslandi er hlutfallið þrjátíu og fimm grömm af hundrað grömmum af fitu sem allt of hátt við skipum okkur á bekk með austur evrópuþjóðum og bandaríkjamönnum bandaríkjamenn eru með þrjátíu og sex grömm og er því aðeins fyrir ofan okkur ungverjar er með fjörutíu og tvö grömm og eru hæstir neysla transfitusýra hér á landi er því allt of mikil og vekur það athygli talið að það sé meðal annars vegna þess að við flytjum inn mikið af matvöru frá bandaríkjunum það geti skýrt að hluta til þessi háu gildi steen stender segir að út frá rannsóknum sínum á transfitusýrum sé ljóst að þær eigi ekkert erindi í matvæli hann telur að þær séu ágætar í skóáburð og koppafeiti sem er nú svolítið merkilegt að lesa en eigi alls ekki vera í matvörum hér á landi hefur neyslan á transfitusýrum sem betur fer minnkað um tæplega þriðjung á síðastliðnum tveimur áratugum þannig að við erum að fara í rétta átt þar vegur mest minni smjörlíkisneysla og jafnframt að framleiðendur smjörlíkis framleiða smjörlíki með öðrum hætti nú en áður það er mjög jákvætt en samt skipum við okkur á bekk með þeim löndum og þjóðum sem neyta transfitusýra í mestu magni eða um þrjú komma fimm grömm á dag sem er tæplega tvöföld sú neysla sem mælt er með alþjóðaheilbrigðismálastofnunin segir að ekki sé æskilegt að neyslan fari yfir tvö grömm á dag og við liggjum sem sagt þar yfir hér á landi er ekki skylda að merkja matvöru með næringargildismerkingu engar reglur eru í gildi um leyfilegt magn hertrar fitu í matvælum hér á landi og ekki eru reglur um hvernig merkja eigi magn þessarar fitu á matvörum neytendum hér á landi er því ekki gefinn kostur á að forðast transfitusýrur þótt viljinn sé fyrir hendi þó eru einhverjar matvörur merktar en það er vegna þess að ákváðu árið tvö þúsund og þrjú að setja reglur um að

þar í landi við tvö grömm

evrópusambandsmarkaðinn þeir voru tilbúnir þess að fara með málið fyrir evrópudómstólinn og standa á sínu en evrópusambandið féll frá málaferlunum á hendur dönunum og þótti það miklum tíðindum sæta af því að venjulega hefur evrópusambandið ekki málaferli sem það dregur til baka það var þó gert í þessu tilviki og sú niðurstaða evrópusambandsins að hætta við málsókn byggðist á viðurkenndum vísindarannsóknum ekki var hægt að hrekja röksemdafærslur dananna um að transfitusýrur eru mjög hættulegar heilsunni danmörk er því fyrsta landið í heiminum sem setur takmarkandi reglur um iðnaðarframleiddar transfitusýrur í matvælum og reglur þeirra í danmörku gilda bæði um mat sem framleiddur er þar í landi og um vörur sem eru fluttar inn til danmerkur reynsla þeirra er góð og fundu þeir ekki fyrir neinum erfiðleikum við að innleiða reglurnar það var ekki einhver tegund matar sem hvarf gjörsamlega úr hillunum heldur brugðust matvælaframleiðendur við þessari kröfu með því að breyta framleiðsluháttum sínum og það gekk alveg upp bandaríkjamenn hafa valið aðra leið þeir hafa sett reglugerð um merkingar á matvælum þannig að hlutfall transfitusýra

síðan þurfa neytendur að ákveða sig hvort þeir velja vöruna eða ekki það tel ég að sé mjög tímafrek og flókin leið og hún útheimtir talsvert eftirlit en látum það nú vera erfiðast við þá leið það er að merkja vöruna er að það krefst svo mikillar þekkingar hjá neytendum að skilja hve mikið magn transfitusýra er í vörunni og miða við magn þeirra í annarri vöru sem þeir neyta það er mjög flókin leið fyrir utan það að þeir viðskiptavinina það er mjög ólíklegt að það sé gert ef ekki eru settar reglur um hámarksmagn transfitusýra í matnum en það sem menn geta gert til þess að hindra hin neikvæðu áhrif transfitusýra er að velja olíu og mjúka fitu í staðinn fyrir herta það er langbest rannsóknir benda til þess mig langar til að draga það sérstaklega fram að rannsóknir benda jafnframt til þess að lýsisneysla vinni gegn neikvæðum afleiðingum af neyslu transfitusýra það er auðvitað mjög gleðilegt fyrir íslendinga og er hugsanlega skýringin á því að hér er þó ekki hærra hlutfall hjartasjúkdóma en raun ber vitni þrátt fyrir að við neytum hlutfallslega svona mikils af transfitusýrum það má vera að mikil vörn sé í lýsinu og vinni gegn þessum háu gildum mig langaði að benda sérstaklega á þetta af því að það er mikil hefð fyrir því að taka lýsi bannað notkun transfitusýra á veitingastöðum þau hafa sett hámarksgildi um magnið þar það eru eitthvað um tuttugu og fimm þúsund veitingastaðir í new york og þrátt fyrir að bandaríkjamenn almennt velji leið merkingar hafa heilbrigðisyfirvöld í new york verið í fararbroddi í ýmsum lýðheilsumálum sem þessum þau hafa bannað reykingar á veitinga og skemmtistöðum og voru mjög framarlega í því á sínum tíma nú hafa þau sem sagt bannað að notað sé svo mikið magn transfitusýra í mat sem leyfilegt er í bandaríkjunum á veitingastöðum í new york virðulegur forseti síðustu mínúturnar vil ég nota til að lýsa umræðunni á norðurlandaráðsþinginu sem var haldið nú fyrir skömmu miðvikudaginn tuttugasta og níunda október var samþykkt með þorra greiddra atkvæða e s löndin að taka inn sömu reglur fyrir utan að breyta þessum reglum í hverju landi fyrir sig danir eru búnir að því það var mjög skemmtileg umræða þingi norðurlandaráðs þó var hópur þingmanna sem beitti sér gegn þessari tillögu en það voru hægri menn málflutningur þeirra var á þá leið að þetta væri nú allt í góðum gír og færi allt í rétta átt það þyrfti nú ekkert að standa í þessu það er að vissu leyti rétt að við erum að þokast í rétta átt gildin eru að lækka það er vegna þrýstings frá neytendum menn vilja selja vöruna sína og vita að neytendur eru mjög viðkvæmir fyrir transfitusýrum að minnsta kosti beita neytendasamtök sér gegn þeim það er mjög brýnt að hafa í huga að hópur fólks sérstaklega börn og mestri hættu vegna mikillar neyslu á transfitusýrum með því að setja mörkin við tvö prósent verndum við þessa hópa það er því tilefni til þess að setja reglur um það það er ódýrt og einfalt og skilar miklum árangri þess vegna er þessi tillaga flutt þó að ýmsir hlutir stefni í rétta átt eins og reykingar sem fara minnkandi er samt ástæða til þess að setja reglur sem fara verður eftir við settum reglur um að ekki væri leyfilegt að reykja á veitinga og skemmtistöðum þess vegna eigum við líka að setja reglur um að vernda neytendur gegn transfitusýrum að flestu leyti gilda sömu rökin